Nous ne connaissons pas le chiffre actuel, mais nous savons tous qu'il est considérable et nous ne pouvons pas accepter une telle situation. Si nous sommes cohérents avec nos engagements, si nous croyons en ce que nous avons adopté comme loi fondamentale, dans l'article 1er de la charte qui nous dit que toute personne a droit à la dignité, dans le traité de Lisbonne qui fait de la lutte contre l'exclusion sociale un objectif de l'Union européenne, dans la stratégie 2020 qui fait de l'objectif de la lutte contre la pauvreté un de ses objectifs phare, et qu'à aucun moment, nous ne définissons les moyens de mettre en œuvre une telle stratégie, alors nous échouerons et nous créerons de la désillusion auprès de nos concitoyens.